Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je tiens à saluer le renforcement des prérogatives de l'Agence européenne pour la sécurité maritime proposé dans ce rapport, et je souhaite appuyer cette grande nécessité qu'est l'approfondissement de l'intégration de la sécurité maritime par l'exemple de la collaboration transnationale en Manche, qui est en recul. Après dix ans de cofinancement franco britannique d'un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage, le gouvernement britannique, au nom de l'austérité, a décidé d'arrêter de le financer, fragilisant ainsi la sécurité de l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde, qui subit, en l'occurrence, les conséquences des privatisations de ces services et de l'absence d'une vision partagée. Il est donc essentiel que les autorités nationales chargées de l'application de la législation les services nationaux de garde côtes prioritairement agissent en synergie pour garantir l'efficacité et la pérennité des actions transnationales. Il me semble donc prioritaire que l'Agence européenne se préoccupe de la sécurité en Manche et coordonne l'action des États membres dans cette zone.